ég beini fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegsráðherra um hvaða sjónarmið eru lögð til grundvallar banni og eða takmörkunum á dragnótaveiðum ég óskaði eftir upplýsingum um ástæður fyrir alfriðun svæða árstíðabundnum takmörkunum mismunandi takmörkunum á stærð fiskiskipa og mismunandi kröfum um samsetningu afla það hafa verið átök um dragnótaveiðar frá því ég man eftir mér það er mjög eðlilegt vegna þess að þessar veiðar fara fram á grunnslóð og býsna oft á heimamiðum nærliggjandi fiskiþorpa og bæja sem þróuðust á sínum tíma vegna þeirra möguleika sem næstliggjandi fiskimið gáfu til veiða þær hafa alltaf þau áhrif að aðrar veiðar þýðir lítið að reyna þeirra fiskislóð það má eiginlega segja að dragnótabátarnir fái einkarétt til að veiða á galeiðunum sínum það stendur nú meðal annars spyr um veiðar í skagafirði í ágætri grein sem steinar skarphéðinsson skrifar nú um áramótin undir fyrirsögninni sjávarútvegsráðherra hunsar óskir skagfirðinga kallar hann veiðarnar sjóræningjaveiðar á grunnslóð og segir að eftir standi auðnin ein frá hafrannsóknastofnun kemur þó alltaf sama staðlaða svarið það eru engin fiskifræðileg rök fyrir því að banna dragnótaveiðar

er níels ársælsson sjómaður sem segir í grein frá frá síðasta hausti að veiðislóð dragnótarinnar sé eins og frjór akur bóndans sem yrkir landið af alúð og dugnaði dragnótin er stórkostleg líkt og ástargyðjan venus hljómur hennar og yndisþokki ægifagur segir sá ágætiskrifari en er þetta rétt þróun þessara veiða hefur orðið mikil einu sinni voru hér veiðar með landnót ummerkin um landnótina má enn sjá til dæmis í skarðsvík á snæfellsnesi svo ég taki dæmi þetta var bannað voru engin fiskifræðileg rök fyrir því áður voru einungis litlir bátar með afllitlar vélar við þessar veiðar og kasthringurinn var lítill nú eru stórir bátar á þessum veiðiskap og kasthringurinn gríðarlega stór allt að sjö kílómetra átök um veiðarnar hafa oft verið mikil og þegar þau urðu um faxaflóann á sínum tíma þá komust menn að þeirri niðurstöðu að þar mætti skipið einungis vera tuttugu og tveir metrar á lengd og hlutfall þorsks í veiðunum má ekki fara yfir fimmtán prósent en stundum reyndar þrjátíu prósent það er því ástæða til að spyrja hæstvirtan ráðherra ef það eru engin fiskifræðileg rök eru rökin þá ekki atvinnupólitísk

hvað leggur hann til grundvallar afstöðu sinni í ljósi þessa alls saman spyr ég hver eru áhrif heimamanna annars vegar útgerðarmanna og hins vegar sveitarstjórnarmanna á ákvarðanir ráðuneytisins um takmarkanir á dragnótaveiðum